da sollen auch diejenigen zu Wort kommen können, die nicht von den Fraktionen benannt worden sind, während das Verfahren der blauen Karte ein anderes Lebendigkeitselement ist.